virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar númer sjötíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö í þriðju grein laganna er kveðið á um að íslenska ríkið greiði þjóðkirkjunni árlegt framlag á grundvelli samninga milli sömu aðila um kirkjueignir og prestssetur en sá samningur var gerður tíunda janúar nítján hundruð níutíu og sjö í þeim samningi var samið um að kirkjujarðir og aðrar kirkjueignir sem þeim fylgdu að frátöldum prestssetrum væri eign íslenska ríkisins og andvirði seldrar jarðar inn í ríkissjóð á móti mundi ríkið skuldbinda sig til að greiða laun tiltekins fjölda presta þjóðkirkjunnar og starfsmanna biskupsembættisins í sextugasta grein laganna er kveðið svo á um að ríkið standi skil á launum biskups íslands

vegna þess ástands sem skapast hefur í fjármálum ríkisins hefur á árinu tvö þúsund og tíu verið gerð sú krafa að framlög til þjóðkirkjunnar lækki frá því sem verið hefur tímabundið þann tíunda nóvember tvö þúsund og níu var því gerður viðaukasamningur milli ríkisins og þjóðkirkjunnar í samningnum kemur fram að sú krafa er gerð til þjóðkirkjunnar að þá þyrfti sem nema þrjátíu og sjö milljónir króna er á árinu tvö þúsund og tíu gerð hundrað sextíu milljónir króna hagræðingarkrafa til þjóðkirkjunnar jafnframt er í samningnum tekið fram að gagnvart kristnisjóði er á árinu tvö þúsund og tíu gerð níu milljónir króna hagræðingarkrafa umfram þá lækkun sem lágmarkslaun fimmtán prestsembætta hefur tekið var viðaukasamningurinn lagður fyrir síðasta kirkjuþing og samþykktur þar vegna þessara breytinga á fjárframlögum til þjóðkirkjunnar er nauðsynlegt að gera breytingu á lögunum um stöðu og starfshætti þjóðkirkjunnar svo lögin verði til samræmis við það sem kveðið er á um í viðaukasamningnum er því í frumvarpi þessu lagt til að við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða þar sem kveðið er á um að þrátt fyrir ákvæði laganna skuldi skuldbinding ríkisins samkvæmt sextugasta grein laganna á árinu tvö þúsund og tíu vera þannig að framlög ríkisins samkvæmt sérstökum samningi milli ríkisins og þjóðkirkjunnar muni lækka um hundrað sextíu milljónir króna og jafnframt muni framlag ríkissjóðs til kristnisjóðs lækka um níu milljónir króna á árinu tvö þúsund og tíu